Wspiera sprawniejsze dzielenie widma radiowego w całej Unii oraz inwestycje, zwiększając przewidywalność prawną i gwarancje dostępu do widma dla operatorów. Zapewnia konkurencyjność dzięki jakości usług, a nie nakazów. Zachęca do współinwestycji. Chciałoby się szybko realnie to wprowadzić, a dodatkowo poprawić jeszcze w praktyce warunki dla inwestycji i wyrównać je między krajami.